Es sind wesentliche Gesetze, die zu korrigieren sind.

Weil wir Ungarn lieben, weil wir die Menschen dort lieben, weil das ein wichtiges Land ist. Das unterschätzen Sie. Sie unterschätzen die Bedeutung Ungarns und der Entwicklung Ungarns für die Demokratie. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um Ungarn, das wir kritisieren, sondern um Ihre Politik. Der Präsident des Hauses hat schon gesagt, ich würde es noch schärfer sagen Missbrauchen Sie nicht die Religion für politische Zwecke!

Religion ohne Toleranz ist inakzeptabel, ob es um den Islam geht oder um eine christliche Religion. Das ist das Entscheidende.

an. Sie wissen genau Meine Familie stammt zum Teil aus Ungarn, zum Teil auch aus der Tschechischen Republik. Und daher ist meine Familie Europa.